Wenn das ETS richtig funktioniert, dann ist es ein starkes Instrument, um Investitionen in klimafreundliche Technologien auszulösen.

Aber wir haben eine große Ausnahme bei Zement und einigen anderen Produkten, und das macht uns doch Bauchschmerzen.

Die Mechanismen, die vorgeschlagen wurden und die von einigen Kollegen jetzt unterstützt werden, stehen auf tönernen Füßen.

Wenn wir das machen, dann sollten wir uns das vielleicht für den Fall vorbehalten, dass andere Nationen, wie die Vereinigten Staaten, komplett aus dem Klimaschutz aussteigen. Aber so ist es jedenfalls unausgereift, und deswegen bitte ich die Kolleginnen und Kollegen dringend, den Änderungsantrag 144 zu unterstützen. Dieser hat im Industrieausschuss auch die Unterstützung von Sozialdemokraten und von Liberalen gefunden.